Monsieur le Président, les Iraniens ont déclaré qu'ils étaient prêts à un échange progressif de l'uranium faiblement enrichi contre du combustible. Alors, cette production a été rejetée par le groupe des Six, même si, en fait, elle n'était pas si éloignée de la proposition que ce même groupe avait formulée un peu avant.

pu faire l'objet d'une prise de position précise de l'Union européenne?

J'avoue, en effet, être très perplexe sur la discrétion de l'Europe dans ce débat.

Utilisons la pour contribuer à trouver un accord.